Nicméně asi chápete, že nejsem s výsledkem moc spokojená. V současnosti máme téměř dokončenou reformu ETS i ESR. Ve výboru je již dokonce odhlasována velká část zimního balíčku, což na první pohled může vypadat jako dobrý stav. Co však je na něm tristní, jsou chyby a nedodělky, které na dokumentech zanechala Komise a které se projeví až později. Celá koncepce v současné době stojí na hliněných nohou a není uspokojivě propojena s předcházejícími energetickými balíčky. Již několikrát má politická skupina akcentovala např.

Dosud nebylo jasně stanoveno, který dekarbonizační nástroj je pro Unii vlastně ten hlavní. A proto nám tady vzniká jakási nesourodá bramboračka, kde jeden nástroj narušuje druhý, což je v jednáních Komisí ostentativně ignorováno. Vzhledem k tomu, že si Vás, pane komisaři, opravdu vážím, doufám, že s celou situací něco provedete, dokud je čas, neboť tyto dokumenty nezůstanou otevřené věčně.